mæli fyrir frumvarpi til laga um visthönnun vöru sem notar orku þetta frumvarp er að finna á þingskjali fimm hundruð sjötíu og fimm og er þrjú hundruð þrítugustu og fimmta mál það byggir á tilskipun evrópuþingsins og ráðsins frá sjötta júlí tvö þúsund og fimm og tilgangur þess er sem sagt að innleiða ákvæði tilskipunarinnar í íslenskan rétt þegar frumvarpið var búið í núverandi formaður var litið til laga númer fimmtíu og eitt tvö þúsund um orkunýtnikröfur sömuleiðis laga númer sjötíu og tvö nítján hundruð níutíu og fjögur um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja og fleiri sömuleiðis var líka skyggnst um gættir í danmörku og svíþjóð og skoðað með hvaða hætti þeir ágætu grannar okkar hefðu slegið í frumvarpsgerð innleiðingu þessarar gerðar frumvarpið er í fjórtán greinum og markmið þess er að stuðla að þróun og aukinni notkun vöru sem hægt er að skilgreina sem orkunýtna með því að innleiða það sem við köllum visthönnun á fyrstu stigum vöruþróunar tilgangur frumvarpsins og hinnar upphaflegu tilskipunar evrópuþingsins er að sjálfsögðu að draga úr orkunotkun og þar með draga úr áhrifum á umhverfið frumvarpinu er líka ætlað að tryggja frjálst flæði vöru af þessum toga um e e s svæðið þetta frumvarp má segja að taki til hvers konar vöru sem notar orku þó ekki farartækja eða tækja sem nú þegar hafa verið tekin í notkun framkvæmdastjórn evrópusambandsins hefur lagt fram vinnuáætlun fyrir árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og ellefu sem hefur að geyma það sem kalla má leiðbeinandi lista yfir vörur sem eiga að hafa forgang við setningu ítarlegra reglna um orkunýtni og fleiri bara til að gefa þingheimi hugmynd um hvers konar vörur við erum að tala um get ég þess að meðal þessa varnings eru vitaskuld margvíslegir hlutir og vörur sem byggja á talsverðri orkunotkun eins og loftræsikerfi svo í skjali kynditæki varmadælur matreiðslutæki ýmiss konar eins og örbylgjuofnar og kaffivélar iðnaðar og rannsóknarofnar net gagnavinnslu og

það er lagt til með þessu frumvarpi að eingöngu verði heimilt að setja hér á landi á markað vörur sem uppfylla hinar sameiginlegu e e s reglur um orkunýtni og álag á umhverfið það eru líka ákvæði í frumvarpinu sem eiga að tryggja að það sé óheimilt að banna markaðssetningu slíkrar vöru ef vara telst uppfylla orkunýtnikröfur annars e e s lands verður hún sömuleiðis talin uppfylla orkunýtnikröfur hér á landi þær vörur sem uppfylla skilyrði laganna og reglna sem verða settar á grundvelli þeirra eiga að bera ce samræmismerkingu en það er gild staðfesting á því að svo sé í tilviki viðkomandi varnings þetta frumvarp felur því fyrst og fremst í sér reglur um grundvöll orkunýtnikrafna markaðssetningu en sömuleiðis um ábyrgð og upplýsingaskyldu bæði framleiðanda og seljanda en ekki í sjálfu sér eiginlegar efnisreglur

hvað varðar sjálfar kröfurnar sem verða gerðar um nýtni orkunnar er með frumvarpinu lagt til að iðnaðarráðherra verði veitt heimild til að setja viðhlítandi ákvæði um slíkar kröfur í reglugerðum ástæða þessa fyrirkomulags er í meginatriðum að áðurnefnd tilskipun e s b setur fram helstu efnisþættina sem framkvæmdastjórn evrópusambandsins er síðan ætlað að útfæra nánar með sérstökum gerðum varðandi einstaka vöruflokka við setningu þessara gerða nýtur framkvæmdastjórnin aðstoðar sérstakrar nefndar sem er skipuð sérfræðingum e e s ríkjanna og hér er eingöngu um það að ræða að það verði að móta tæknilegar reglur sem er gert ráð fyrir að ráðherrann innleiði síðan með því að setja reglugerð menn telja þetta hentugustu leiðina til að setja tæknilegar reglur af þessum óþarft það sé óþarft að innleiða þær með sérstökum lögum það er vert að taka fram að þetta er bara sama fyrirkomulag og var viðhaft í eldri lögum um sama efni frá árinu tvö þúsund númer fimmtíu og eitt tvö þúsund og fjölluðu um orkunýtnikröfur sem falla úr gildi ef þetta frumvarp verður að lögum tilskipunin og innleiðing hennar hefur fyrst og fremst áhrif á framleiðendur sem starfa innan e e s svæðisins hér á landi verður að segjast að það eru næstum engir framleiðendur að þeim vörum sem tilskipunin nær til og þess vegna mun frumvarpið í sjálfu sér hafa ákaflega lítil áhrif á framleiðendur hér á landi hins vegar er mikilvægt að sömu reglur gildi hér og annars staðar á evrópska efnahagssvæðinu þannig að ekki sé hægt að flytja hingað til lands vörur sem má ekki markaðssetja í öðrum e e s ríkjum þetta frumvarp getur þess vegna haft nokkra þýðingu fyrir innflytjendur vöru sem notar orku þegar framleiðandinn er ekki staðsettur á e e s svæðinu og varan er því að koma í fyrsta skipti inn á e e s svæðið af sjálfu leiðir þá herra forseti að frumvarpið hefur töluverða þýðingu fyrir neytendur mér liggur við að segja að það hafi mikla þýðingu fyrir neytendur vegna þess að með því er stefnt að því að framleiðanda eða innflytjanda verði gert skylt að upplýsa neytandann um ákveðin atriði sem lúta að orkunotkun og orkumerkingum þannig að neytandinn getur þá gert sér grein fyrir því hvaða áhrif varan hefur á umhverfið það er óhætt að segja að frumvarpið stuðlar að bættri orkunýtni það má kannski segja að þessu frumvarpi sé því ekki síst ætlað að stuðla að vakningu vitundar meðal borgaranna um þeirra náttúrulega umhverfi og hvernig best sé að varðveita það og viðhalda hvað varðar síðan bein áhrif frumvarpsins á stjórnsýsluna felast þau að mestu leyti í því að frumvarpið gerir ráð fyrir því að neytendastofu verði falin umsjón og eftirfylgni við reglur sem verða settar ég sé í sjálfu sér ekki virðulegi forseti ástæðu til að hafa fleiri orð um frumvarpið en legg til að þegar þessari umræðu lýkur verði því vísað til annarrar umræðu og sömuleiðis til háttvirtrar iðnaðarnefndar til faglegrar umfjöllunar